Señor Presidente, desde que en el año 2010 aprobamos el nuevo Sistema Europeo de Supervisión Financiera, hemos reformado más de diez directivas para incorporar en su texto las menciones a las nuevas Autoridades Europeas de Supervisión, así como para otorgar nuevas delegaciones. Con esta nueva propuesta de modificación se verán afectadas más disposiciones comunitarias. Son, sin duda, reformas necesarias para garantizar la solvencia de las entidades financieras, pero que me hacen reflexionar sobre algunos problemas relativos a la forma de legislar que tenemos, entre otras consideraciones el largo tiempo empleado para ultimar los procedimientos, algo que muchas veces reprobamos en los continuos informes y resoluciones que aprobamos para legislar mejor. Deberíamos incorporar prácticas ágiles para la delegación legislativa con el fin de que se nos oyera mejor, se oyeran mejor los debates trascendentales que realizamos en este Parlamento.